Je voudrais rappeler le contexte historique. En février 2014, les puissances occidentales avaient signé un document pour une transition démocratique, les événements de Maïdan ont été un véritable coup d'État et il y a eu interruption de l'état de droit. C'est un fait juridique.

Nous sommes face à une situation juridique compliquée parce qu'effectivement, nous avons d'un côté ce que nous avons signé, qui ne s'est pas réalisé, et donc une rupture de l'état de droit et une autre situation de rupture.